Lorsque l'on regarde l'identité d'un ensemble politique, la façon dont il traite la justice fiscale en dit long sur la nature de son projet. Derrière une fiscalité s'expriment des priorités politiques, la possibilité de financer des services publics, une protection, une garantie des citoyens, autant de sujets qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Or, nous savons

Il y a là un fossé que nous ne pouvons accepter. Nous avons besoin de lutter pour une meilleure identification et une plus grande sévérité vis à vis des paradis fiscaux.

Nous avons besoin d'aller vers cette fiscalité du vingt et unième siècle, celle que nous avons votée, celle que nous avons adoptée, avec une assiette de l'impôt consolidée et une présence numérique identifiée comme base législative. C'est dans ce sens que nous pourrons aller vers davantage de fiscalité juste à l'échelle européenne, c'est une vraie priorité.

Vous avez présenté une proposition par étapes pour lever l'obstacle de l'unanimité au Conseil. Je nous souhaite bonne chance dans cette voie, je ne sais pas jusqu'où nous pourrons aller mais je suis certaine que ce Parlement européen doit soutenir avec détermination cette opposition, car c'est le moyen d'avancer